Monsieur le Président, depuis dix ans, notre compréhension et notre connaissance de l'interdépendance entre la faune, la flore et les humains ont progressé, mais les destructions continuent à une échelle et à une vitesse jamais connues.

Nous sommes entrés vraiment dans une période de point de bascule. L'urgence climatique réclame de s'attaquer à cette perte de biodiversité et à ces facteurs dus à l'homme, qui mettent en danger le devenir de l'humanité. Et quand je parle de devenir de l'humanité, je me dis que la perte de biodiversité impacte les peuples autochtones.

En même temps, cette perte de biodiversité entraîne des conséquences sur les pays en voie de développement, sur la souveraineté alimentaire et sur la santé des populations. L'Europe doit donc porter une position claire et forte à Kunming en Chine fin 2020, et nous avons le devoir de préserver ce vivant, de replanter les forêts, de dépolluer les océans et de privilégier une agriculture saine sans OGM et sans pesticides.